Na sliki je mlada gospodična med osemnajstim in petindvajsetim letom starosti. Ima prelepe viseče uhane, bele zobe in super seksi modre oči. Na sliki je gospod, star med petintrideset in štirideset let. Ima zelo svetle oči, malo večja ušesa, medel nasmešek, črne lase in belo srajco. Na sliki je gospa v približno štiridesetem letu starosti. Ima bele, vendar malo izkrivljene zobe, lepo ima naličene ustnice, ima turški nos, temne oči in skodrano frizuro. Na sliki je mladenič, ki ima približno dvajset let. Oblečen je v belo srajco, ima zelene oči, namrščene obrvi in pegice. Na sliki je prijetna gospodična v svojih dvajsetih letih z belim lepim nasmehom, z ne, z rjavimi očmi in blond frizuro. Na sliki je gospod, star približno štirideset let. Ima modre oči, močne obrvi in skuštrano frizuro. Na sliki je starejša gospa z velikimi uhani, velikim nasmeškom, lepim nosom, zelenimi očmi in z zrihtano frizuro. Na sliki je gospod, ki ima približno šestdeset let. Ima bele lase, ima grški nos, je nasmejan. Na sliki je mladenka, stara približno dvajset let, temne polti, z lepimi belimi zobmi, z s temnimi lasmi in z uhani. Na sliki je gospodična v svojih dvajsetih letih. Ima modre oči, zelo izrazit obraz in najverjetneje opravlja poklic modelke.